Am votat în favoarea acestui raport, deoarece consider că tranziția către o economie verde reprezintă unul dintre principalele obiective ale Uniunii.

Adaptarea politicilor de mediu la dimensiunea de gen trebuie să ia în considerare faptul că, în general, femeile dezvoltă o atitudine mai prietenoasă față de mediul înconjurător. De asemenea, trebuie recunoscut că există o inegalitate între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la unele resurse. Cred că este nevoie să îmbunătățim accesul femeilor la tehnologiile profesionale necesare pentru obținerea unor locuri de muncă de înaltă calificare în economia ecologică. Toate programele și proiectele lansate ar trebui să conțină indicatori pentru evaluarea impactului pe criterii de gen.